hæstvirtur forseti ég þakka hæstvirtum forseta hlýjar og góðar óskir í garð okkar þingmanna og fjölskyldna okkar í nafni okkar þingmanna vil ég þakka forseta fyrir það samstarf sem við áttum á þessum erfiða og óvenjulega þingvetri ég óska hæstvirtum forseta og fjölskyldu hans góðs og gjöfuls sumars og alls hins besta í bráð og lengd enn fremur færi ég skrifstofustjóra alþingis og starfsliði öllu alúðarþakkir okkar alþingismanna fyrir mikla lipurð og aðstoð við okkur þingmenn í oft mjög erfiðum aðstæðum sérstök ástæða er til þess að minnast þess og þakka starfsfólki fyrir það æðruleysi sem það sýndi við ótrúlegar aðstæður sem sköpuðust hér í þinginu við atburðina sem áttu sér stað hér við alþingi í janúarmánuði ég vil einnig þakka þeim fjölmörgu þingmönnum sem nú láta af þingmennsku fyrir gott samstarf og óska þeim alls hin besta á nýjum vettvangi kosningabaráttunni hefur að þessu sinni verið gefinn óvenju stuttur tími ég vil því láta í ljós þá ósk og von að kosningabaráttan fram undan verði drengileg og þjóðinni til heilla ég bið háttvirta alþingismenn að taka undir þessi orð bið og óskir með því að rísa úr sætum